Un raport dat publicității luni de către mai multe organizații pentru apărarea drepturilor omului atrage atenția asupra faptului că valul de contestări și schimbări de regim din lumea arabă a determinat în numeroase țări înăsprirea măsurilor represive. Bahrain este în acest sens unul dintre cele mai îngrijorătoare exemple, având în vedere brutalitatea cu care a fost înăbușită mișcarea pentru reforme politice și sociale.

Scăderea în intensitate a protestelor nu a însemnat și atenuarea represaliilor. Se înregistrează în continuare arestări ale apărătorilor drepturilor omului, concedieri și condamnări abuzive ale cadrelor medicale ce au oferit primul ajutor protestatarilor răniți, precum și privarea deținuților de asistență juridică și medicală și cenzura impusă presei și accesului la internet. Uniunea Europeană a condamnat în dese rânduri violența și actele de represiune ordonate de guvernul din Bahrain, însă situația a rămas neschimbată. Consider că este necesar să continuăm presiunile pentru eliberarea deținuților politici, încetarea urmăririi penale a medicilor și a persecuțiilor pe criterii politice și religioase. De asemenea, cred că autoritățile din Bahrain trebuie să comute de urgență pedepsele cu moartea ce au fost pronunțate și să renunțe la această practică barbară. Nu în ultimul rând doresc să apreciez amânarea vânzărilor de arme americane către Bahrain până la raportul de săptămâna viitoare a comisiei de anchetă.